Piața financiară care a dat un răspuns foarte ferm, în sensul că a eliminat mirajul dobânzilor relativ egale la care statele membre din zona euro se împrumutau. Fiecare stat membru acum este judecat după propria sa situație financiară și plătește dobânzi corespunzătoare acestei situații. Al doilea răspuns este dat de noile reglementări privind guvernanța economică în Uniunea Europeană și în cadrul acestor reglementări noi, Semestrul european este instrumentul principal de analiză structurată a situațiilor economice ale fiecărui stat membru De aceea, avem responsabilitatea ca acest Semestru să aibă eficiență maximă și insistăm foarte mult asupra responsabilității pe care o are Consiliul de a explica public, argumentat, motivele pentru care respinge